Ja, hvala za besedo. Zavedam se, da je to v določeni meri domena občine, me pa vseeno zanima, zakaj na ministrstvu ne razmišljate o alternativah. Glejte, pri nas se večinoma gradijo ceste. Pred časom smo imeli Odbor za infrastrukturo, kjer smo pokazali, da je v vaših načrtih nekako razmerje med, investicijami v ceste in investicijami v železnice še vedno osemdeset dvajset v prid cest. Kar se tiče tega konkretnega primera, je zadeva sledeča. Odkar je, priključek na avtocesto, Šmarje - Sap, se del voznikov preusmerja tja in od leta dva tisoč sedemnajst beležijo celo upadanje prometa, zato se kot prvo odpira vprašanje, če je razširitev sploh potrebna in kakšna. Drugo, na kar želim opozoriti, je, da se ni razmislilo o alternativah, kot je recimo že ves že dlje časa se opozarja, da bi bil, potreben, park plus ride pri Glinku in bi se od tam ljudje preusmerili na javni prevoz, oziroma če gremo malo, večjo alternativo, opozarjamo tako v Levici kot na Slovenskih železnicah in v delu civilne družbe, da imamo železniške povezave večinoma še nekje v stanju izpred druge svetovne vojne. In tudi v tem primeru imamo povezavo, ki je enotirna in ni elektrificirana, zato vas sprašujem, zakaj ne popravljate tam, kjer so, bolj ekološke možnosti park plus ride ali pa, ali pa izgradnja sodobnega železniškega tira vsaj dvotirnega in elektrificiranega, nenazadnje se bo v kratkem, kolikor vem, sprejemal podnebni zakon, kjer je treba nasloviti tudi dejstvo, da je promet največji posamični onesnaževalec v Sloveniji, ki izpusti kar tretjino izpušnih plinov in večino tega pride ravno iz naslova cestnega prometa. Hvala.